Hvala lepa, spoštovani gospod poslanec. Podobno je urejeno tudi na Ministrstvu za notranje zadeve oziroma v policiji v skladu s triindvajsetim členu zakona o verski svobodi, policistkam in policistom, ki to želijo, država zagotovi versko in duhovno oskrbo v okoliščinah, ki jih uresničujejo versko svobodo, kjer je uresničevanje verske svobode oteženo. Sprejet je tudi pravilnik o organizaciji in načinu verske oskrbe v policiji, predvsem pa slovenska policija sodeluje pri verskih obredih, ki so podnevi, ko so podnevi pogoji iz prvega odstavka petinosemdesetega člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji, in sicer kadar policija v soglasju s svojci izvede pogrebne, slovesnosti za policista, ki je pri opravljanju operativnega ali drugega nevarnega dela izgubil življenje, ob predpostavki, da na željo svojcev pogrebna slovesnost oziroma pokop umrlega opravi tudi z verskim obredom. Iz, enakega namena policija sodeluje pri glavnem verskem obredu tako imenovani maši za policiste, kjer se policistom, ki so izgubili življenje pri opravljanju svojega dela, izraža spomin na umrle in pieteta. Pri teh oblikah sodelovanja policija sodeluje s policisti v policijskih uniformah. Moram še enkrat povedati, da so pravila v slovenski policiji oziroma na Ministrstvu za notranje zadeve o teh stvareh jasne. Hvala.